Mamy oczywisty niedosyt po wynikach szczytu w Wilnie, zwłaszcza ze względu na brak podpisania umowy o stowarzyszeniu z Ukrainą.

Uważam, że nie. Unia Europejska naprawdę zrobiła wszystko, zaoferowała bardzo dobre warunki stronie ukraińskiej.

Warunki umowy były znane od dawna, albowiem była wiele miesięcy temu parafowana, i decyzja o tym, żeby jej nie podpisać nie zapadła tu, w Brukseli, nie jest to winą Unii Europejskiej, ale jest winą czy odpowiedzialnością aktualnych władz Ukrainy. Rozumiem nacisk i kontekst rosyjski, i kontekst geopolityczny, ale powinniśmy naprawdę przestać siebie obwiniać za to, że do podpisania umowy z Ukrainą w Wilnie nie doszło. Trzeba dzisiaj rzeczywiście wspierać wszystkich tych Ukraińców, którzy protestują na ulicach Kijowa, albo starają się o to, żeby wrócić do rozmów stowarzyszeniowych. Bardzo ważna jest deklaracja zarówno komisarza, jak i pani Ashton i liderów unijnych, że umowa stowarzyszeniowa nadal jest aktualna i może być podpisana. I chciałbym pogratulować mimo wszystko Panu Komisarzowi za to, że udało się w Wilnie parafować umowy z Gruzją i z Mołdawią oraz otworzyć możliwość dialogu wizowego z Białorusią,